Madame la Présidente, il y a un an à peine, Haïti et son peuple étaient victimes d'une terrible catastrophe.

Qu'il nous soit permis de saluer le courage du peuple haïtien et l'élan mondial de solidarité populaire en faveur des sinistrés. Solidarité populaire car, en Europe comme ailleurs, ce sont bien souvent ceux qui n'ont pas grand chose qui ont donné le plus. Je veux ici également remercier solennellement l'État et le peuple cubains pour leur aide un engagement efficace et sans arrière pensée, des résultats éloquents.

L'Union européenne et les États Unis feraient bien de s'inspirer de l'exemple cubain plutôt que de se complaire derrière des mises en scène médiatiques qui cachent mal une conception caritative de l'aide qui, en définitive, sert avant tout leurs intérêts économiques et politiques au détriment d'une reconstruction durable de l'État haïtien et de son économie. Au regard de leur responsabilité historique dans les malheurs d'Haïti, il est indécent de voir la France et les États Unis se poser en donneurs de leçons. Rappelons quand même qu'il a fallu que la pire des catastrophes ait lieu pour qu'enfin la Banque mondiale et le FMI se décident à annuler la dette d'Haïti. Pour l'heure, ce qui se passe en Haïti montre les limites du fonctionnement actuel de l'ONU. En Haïti, l'ingérence humanitaire montre son incapacité à mettre en œuvre des solutions durables pour les populations. Pire, elle constitue à moyen et long terme une entrave à la reconstruction d'un État démocratique et d'une économie répondant enfin aux besoins humains de développement du peuple haïtien. 11,5 milliards de dollars ont été promis par la communauté internationale pour la reconstruction du pays.

Va t on voir, comme au Kosovo, un peuple mis au chômage regarder de grandes entreprises multinationales reconstruire leur pays car elles auront été les seules à pouvoir remporter les appels d'offres internationaux? L'Union européenne ne doit pas s'inscrire dans une vision paternaliste ou néocolonialiste, mais doit, au contraire, concourir à l'émergence d'une renaissance démocratique de la République haïtienne qui soit l'œuvre du peuple lui même. Le peuple haïtien a été le premier au monde à s'émanciper du colonialisme français. Outre les ravages de la guerre, cela lui a coûté plus de 20 milliards d'euros actuels pour dédommager les colons européens esclavagistes. Aujourd'hui, en raison des crimes contre l'humanité que constituent l'esclavagisme et le colonialisme, l'Union européenne et, en particulier, la France, ont une dette morale, politique et économique vis à vis d'Haïti. Il nous faut honorer cette dette d'honneur.